Señor Presidente, baronesa Ashton, la tragedia de Malí es la crónica de una muerte anunciada. Hace un año tuve el honor de ser el jefe de la misión electoral de la Unión Europea en las elecciones de Níger y las autoridades nigerinas que sabían muy bien de lo que hablaban y los pocos embajadores con puesto en este país alertaron a los Gobiernos europeos de las terribles consecuencias que tendría para los países del Sahel en su conjunto el retorno de los tuaregs que formaban parte de los mercenarios del ejército de Gadafi. Tuaregs armados que se unirían, sobre todo, a sus correligionarios en esos países y también a las fuerzas de AQMI y también advirtieron sobre la infiltración de AQMI entre los insurgentes de Libia. Yo me alegro mucho, señora Ashton, de las medidas que ha anunciado para todos los países del Sahel, pero simplemente diría que son medidas que hay que tomar de forma urgente, de forma rápida porque, si no, nos vamos a encontrar con un problema realmente acuciante y quizás muy pronto la mayor parte de esos países queden en poder de las fuerzas integristas de AQMI, y todo eso a las puertas de Europa. Y no quisiera terminar sin un recuerdo para todas las personas que están secuestradas en estos momentos por AQMI e insto a poner todos los medios posibles para su pronta liberación.